Örömmel látom az indítványban, hogy a kisebbségekre vonatkozó jogi keret üdvözlése mellett szót ejt a hiányosságokról is. Hangsúlyozza a kisebbségek méltányos képviseletét, valamint a minőségi oktatáshoz való hozzáférést a kisebbségek nyelvén. A nyugat balkáni országok integrációja elképzelhetetlen a kisebbségi kérdés megnyugtató és tartós rendezése nélkül. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a már csatlakozott országok esetében az Unió a legkisebb figyelemre sem méltatja és nem kéri számon azokat a dolgokat, amelyeket most akár Szerbiától nagyon helyesen számon kér. A nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok is európai polgárok, itt az ideje, hogy ne biztonságpolitikai problémaként és stabilitást veszélyeztető tényezőként kezeljenek minket, hanem tisztán állampolgári jogaink érvényesítése miatt uniós kérdéssé váljon a velünk szembeni diszkrimináció. Remélem senkinek sincsenek illúziói arról, hogy bármely tagállam képes végérvényesen megoldani a kisebbségi problémáit a csatlakozás előtt, majd ezt követően már nem kell foglalkozni a kérdéssel. A nemzeti kisebbségek államalkotó tényezők, nem pedig valami probléma, amit gyorsan meg kell oldani, aztán a belépés után már nem kell foglalkozni velük.